Kollege Cramer, ich kenne natürlich auch Ihre politischen Argumentationen, die Sie ja sozusagen revolvierend in jeder öffentlichen Veranstaltung bringen, was Kerosinsteuer betrifft usw. Die EASA ist eine europäische Luftsicherheitsbehörde. Sie verfolgt keine wirtschaftlichen Ziele und ist auch nicht politisch beeinflussbar.

Sonst könnten sie das genauso gut dem Luftfahrtbundesamt in Deutschland und anderen Luftsicherheitsbehörden in England oder anderswo genauso unterstellen und sagen Das sind alles gekaufte Typen, und denen geht es nur darum, dass die Airlines maximale Profite machen.